Es scheint auch vernünftig gewesen zu sein, Lebensmittel aus den Interventionsbeständen zu beziehen, nur mittlerweile ist das problematisch. Einerseits schrumpfen diese Bestände, und nicht überall, wo Überschuss produziert wird, wird er auch gebraucht. Das heißt, das führt daher zu langen Transportwegen, Kosten und auch einer Umweltbelastung.